Daneben ist eine vertrauensvolle und gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Parlament und Kommission entscheidend, wenn wir erfolgreich sein wollen. Die heute verabschiedete Vereinbarung bildet eine wichtige Grundlage dafür.

In diesem Sinne werden wir mit der Kommission intensiv zusammenarbeiten vertrauensvoll, aber nicht unkritisch.